Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, permettez moi de remercier mes collègues du Parlement, de la Commission et du Conseil avec qui j'ai travaillé étroitement pour améliorer la protection des citoyens européens contre les effets néfastes du mercure. En tant que rapporteur pour le groupe PPE, je me félicite des résultats de ces négociations. Le texte qui nous est finalement soumis me paraît plus réaliste que les versions précédentes. Ce nouveau texte est pour le moins ambitieux. Il place notre Europe à la tête de la lutte contre la pollution aux métaux lourds, sur la scène internationale, mais il laisse aussi à nos entreprises et à nos chercheurs, le temps nécessaire au développement d'alternatives viables. Parmi les éléments principaux de la réforme, je retiens que l'exportation de mercure est désormais interdite et que l'utilisation de mercure recyclé est encouragée. En ce qui concerne les amalgames dentaires, seules les formes encapsulées sont autorisées, garantissant à la fois la santé du patient et la santé des praticiens. Les dentistes devront également s'équiper de séparateurs d'amalgames pour éviter tout rejet dans l'environnement. Pour les populations à risque, les enfants, les femmes enceintes, l'utilisation des amalgames est interdite, sauf avis médical contraire. L'accord prévoit, enfin, de réduire les teneurs en mercure dans les produits et les procédés. En ce qui concerne la gestion des déchets au mercure, je me suis battu avec mes collègues du PPE pour obtenir le stockage le plus sûr, c'est à dire après la stabilisation des déchets.